Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Moram reči, da sem s prvimi odzivi, zadovoljen in vesel, da je da ta novela zakona uživa tako veliko podporo v državnem zboru oziroma skorajda s strani vseh poslanskih skupin. Zdaj, pred seveda pred ravno pred samim začetkom, pred mojo predstavitvijo oziroma takoj po njej smo sem v roko dobil tudi, pisno mnenje, vlade, torej mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, tako da se do stališč vlade, pač trenutno ne bom opredeljeval, poslušal sem sicer državno sekretarko pozorno, vendar je zaradi časovne stiske tako hitela, da mi ni uspelo zapisati prav vseh, podrobnosti, pa ji nič ne zamerim. Tako da, Pisno pa, saj pravim, smo ravnokar dobili na mizo ta stališča vlade, in se bomo seveda do, ne, do njih potem opredelili na samem matičnem odboru, se pravi na Odboru za za, infrastrukturo, kjer bomo seveda tudi preučili vse te njihove predloge oziroma amandmaje k posameznim členom, in potem seveda po preučitvi odločili, ali bomo te amandmaje podprli ali jih ne bomo ali bomo dali kakšne svoje predloge, skratka, treba bo zelo podrobno pregledati, ker verjamem, da se v tako, tako, širokem zakonu, oziroma o teh spremembah, ki smo jih dali, ki jih ni tako malo, najde lahko še marsikaj in seveda treba bo zelo podrobno tudi vse preučiti. Morda pa samo toliko, da od vse te, torej od predstavitve stališč vlade, državne sekretarke, mogoče mi je malce bolj v uho padla Agencija za varnost prometa, ki sem jo večkrat slišal omenjeno in, mogoče bo ravno tukaj pri pri agenciji za varnost prometa, ki jo seveda spoštujem, in sem tudi, že vsa leta kot član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Litija zelo aktivno sodelujem z agencijo, imam pač svoje mnenje o agenciji, in bomo seveda tudi te pobude, te predloge, s strani vlade seveda zelo podrobno, zelo podrobno proučili in se do njih tudi, opredelili. Zdaj, zaenkrat ne bom kradel časa, bom prepustil besedo razpravljavcem, ki bodo verjetno šli v smeri predstavljenih stališč posameznih poslanskih skupin. Hvala lepa.